Herr Präsident! Ich werde Sie nicht lange aufhalten. Ich möchte nur ankündigen, dass wir einen mündlichen Änderungsantrag eingereicht haben aus Gründen der Aktualität.